Ja, spoštovani podpredsednik, hvala za dano besedo. Spoštovana oba, državna sekretarja z vašo kolegico. Cenjene kolegice in kolegi. Nedavno nazaj - mogoče, da začnem, s tem, - sem bil na enem izletu v Halozah, moram priznati, da na zelo urejeni turistični kmetiji, kjer je bilo tudi zelo kvalitetno in dobro vino. Ampak, nočem zdaj to, govoriti, hočem povedati naslednje. Ko smo seveda bili popoldan na tej turistični kmetiji, ko smo gledali vse griče okrog te kmetije turistične, je večinoma teh bilo zaraščenih. In najbližja zidanica te turistične kmetije, je gospodar povedal, da se je prodajala več let, zapuščena, in da je na tisti zidanici elektrika in voda in da je bila menda v tem letu prodana za tisoč evrov. Sedaj takšnih negativnih zgodb je v naši slovenski pokrajini vedno več. Ker sem poslanec v drugem mandatu, ker sem poslušal predstavitve stališč poslanskih skupin, sem imel občutek pretežno, ker ste to predstavljali tisti, ki ste novi poslanci, kot da vam je nekdo to napisal iz prejšnjega sklica. Ne glede, ker imate eni pomisleke pri mnogo zakonih ali pa večini zakonih, ki neki predlog pride iz te desne strani ali nole Nove Slovenije ali Slovenske demokratske stranke, da je takoj nasmeh na obrazih, pa da se komaj čaka, da se točka konča. Jaz mislim, da temu ni prav tako. Ker sem že rekel, da sem v prejšnjem sklicu bil, nedavno smo dobili, ampak to v s v prejšnjem sklicu, koliko kmetij zapre vrata vsak dan. Jaz mislim, da okoli ena cela pet kmetije preneha s kmetovanjem na na dan v Republiki Sloveniji. Eden od kolegov je že prej povedal koliko je starost tistih, ki še vztrajajo na kmetijah. In seveda ko govorimo o takšnih mogoče za ene nepomembnih zakonih vse spoštovanje, da pijemo v Sloveniji zelo kakovostna vina, ki jih seveda imamo radi v Slovenije, v Sloveniji pa tudi mnogi državljani evropskih pa tudi svetovnih držav. To je prav gotovo pozitivno. Seveda skrbi pa podatek, ko nalagamo težka bremena tistim, ki so manjši. Mali vinogradniki, ki se trudijo, da bi obdelovali tisti del pokrajine, katere so lastniki, so mogoče podedovali od svojih predhodnikov. In seveda, ko se tako vinograd opusti, ni niti interesa več tistega, ki ima seveda veliko grozdja oziroma ga kupuje. Ta pokrajina se zarašča. In seveda ko mi več ne bomo v tem državnem zboru, jaz mislim, da ne bo strokovnjaka, ki bi našel rešitev za te, za te, vinograda, vinograde kmetije, polja pa tudi, bom rekel, gozdove. Veliko predlogov smo imeli v opoziciji v prejšnjem mandatu, tako kot se je sprejemal, sprejemal zakon o gozdovih, je bila naša želja, da bi za neki del državnih gozdov skrbele lahko manjše kmetije, pa nismo bili uslišani. Nedavno sem bral poročilo nadzornega sveta, pa jaz mislim, da ko to bereš skrbi. Mnogo takšnih zakonov smo sprejemali v prejšnjem mandatu, ki jih bomo tudi v tem mandatu, ki jih želimo mi popravljati. Celo, ja, sem prepričan, da nekatere zakone bo prenesla vlada, vlada na to, mizo. Ampak zakone, ki, še enkrat ponavljam, ki bremenijo ljudi, ki imajo male prihodke in ki se borijo, da bi preživeli z meseca v mesec. S tem zakonom prav gotovo ne posegamo v velike vinarje, ki, še enkrat ponavljam, da sem ponosen na vse, tudi z okolice, katere prihajam, imamo izredna dobra vina. Moram pa tudi priznati, seveda da je lepo pogledati, da da je lepo in okusno spiti dobro vino, pogledati lepo obdelane, vinograde, na drugi strani je pa žalostno, ko pogledamo zapuščene vinograde. In tisti vinogradi, ki so zapuščeni, mi lahko verjamete, da ni strokovnjaka v tej dvorani ali pa tudi zunaj, ki bo našel recept, da bomo nekoga našli v tisti strmini, da bo zopet nekoč začel obdelovati te vinograde. Sedaj veliko je takšnih malih segmentov. Eden od manjših segmentov ali pa močnejši za male vinogradnike je pa tudi ta, katerega danes obravnavamo. Jaz mislim, da je prav, da se prisluhne temu, predlogu. Možnost je, da se še kaj dopolni, seveda, v dobrobit vseh tistih, ki se trudijo na veliki strminah v Republiki Sloveniji, ki ohranjajo lepo krajino, da bi lažje preživeli iz meseca v mesec. Jaz nisem nikoli še slišal, ker sem prej začel v Halozah, pa bom tudi končal, da se je kdo zastrupil na kakšnem vinu, pa nikoli nisem slišal, da je v Halozah kdo obogatel od tistih vinogradov. Hvala lepa.